Lamassoure pose quand même un vrai problème. Qu'en est il lorsque les représentants des États membres, que sont les ministres siégeant au Conseil, se trouvent désavoués par les représentants des États membres, que sont les chefs d'État ou de gouvernement, qui sont au Conseil européen? Nous pourrions quand même penser que les chefs d'État ou de gouvernement, d'une part, les ministres, de l'autre, à l'intérieur d'une même organisation gouvernementale travaillent en harmonie. Or, là, il faut reconnaître que, pour le Parlement, il est un peu difficile de trouver le bon interlocuteur.